Depuis de nombreuses années, les éleveurs ont amélioré leurs pratiques afin de répondre aux demandes des consommateurs. La présente résolution offre des pistes très intéressantes afin de faire de cette politique en faveur du bien être animal une plus value pour la protection des animaux mais, également et surtout, pour les productions européennes. Elle met en avant une nouvelle approche de notre politique commerciale en y mettant au cœur la valorisation des normes élevées que respectent nos éleveurs. En matière de négociation et d'information des consommateurs, la qualité de notre production doit être mise en avant pour contrer les distorsions de la concurrence. Ce rapport insiste également sur la nécessité de voir la stratégie sur le bien être animal entrer en cohérence avec la sauvegarde de la productivité. Le bien être animal doit être protégé, mais sur le fondement de preuves scientifiques solides, et ne doit pas contribuer à surcharger sans raison ce qui est déjà un travail extrêmement lourd en matière de réglementation.